hæstvirtur forseti ég get sagt það fyrst að ég held að háttvirtur þingmaður sigmundur ernir rúnarsson sé með alveg réttar spurningar hérna ég ætla ekki mér þá dul að svara þeim öllum í þessu stutta andsvari en ég get þó sagt að ég held að einn af þeim lærdómum ef svo óhönduglega má að orði komast sem við getum dregið af þessari skýrslu sé það að við þurfum að efla þingið ég held að aðhald og eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu sé

hér í þinginu að taka í meira mæli til okkar frumkvæði og virt eftirlit með sem er að gerast á vegum framkvæmdarvaldsins svoleiðis leysir aldrei allan vanda en ég held að það sé að hluta til lausnin á því að veita það aðhald sem öllum er nauðsynlegt að hafa í störfum sínum við í þinginu erum í beinni tengslum við kjósendur og höfum berum einnig ábyrgð gagnvart þeim heldur en þeim sem eru á framkvæmdarvaldsvængnum þess vegna má segja að í þingræðisfyrirkomulagi sé mikilvægt að þingið sé sá milliliður milli kjósandans og handhafa framkvæmdarvaldsins sem nauðsynlegur er þannig að ég tek fyllilega undir það sem háttvirtur þingmaður segir í þeim efnum varðandi stjórnsýsluna jú við höfum gott af því að endurskoða stjórnsýsluna við höfum reyndar ágætis lagaramma hvað varðar stjórnsýsluna en spurningin er sú hvernig honum er fylgt eftir í framkvæmd það stendur upp á okkur að fylgja því eftir varðandi aðra þætti verð ég að geyma það til síðara andsvars